Autocrítica porque seguimos hablando de la defensa de la libertad de expresión como un valor auténticamente europeo y, sin embargo, ¿podemos decir que todos los Estados miembros cumplen con el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales? Y cito Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. En Hungría, por ejemplo, la cadena nacional de televisión es un medio para la propaganda del Gobierno de Orbán. Existe un impuesto sobre los ingresos de publicidad dirigido a controlar los medios de comunicación privados de oposición, y los periodistas sufren una presión política inaudita. Esto no lo digo yo, lo dice un informe reciente del Consejo de Europa que confirma que los estándares democráticos y la situación de los derechos humanos en Hungría están en claro retroceso. Es la hora de exigir que la Unión Europea desempeñe un papel para asegurar que los derechos fundamentales sean respetados en todos los Estados miembros sin excepción.